Wenn wir in den Debatten gegenüber Russland oder gegenüber der Ukraine permanent auf die Unteilbarkeit der Grundrechte und der Menschenrechte hingewiesen haben, dann sehe ich es überhaupt nicht ein, wieso man das in Bezug auf die Tschechische Republik auf einmal nicht tun sollte. Da sieht man die Doppelbödigkeit der Diskussion Nur weil es politisch opportun ist, gegen Russland oder gegen die Ukraine vorzugehen, wird dort die Unteilbarkeit der Grundrechte und der Menschenrechte erklärt.

Grundrechte und Menschenrechte sind unteilbar!